Señora Presidenta, señor Comisario, como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, expreso la posición de esta Comisión a favor de un presupuesto consistente de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión es un catalizador de inversiones y justamente en períodos de crisis es necesaria una voz de la Unión Europea presupuestaria, para crear empleo y para proveer crecimiento en nuestros países. 2013 es un año preelectoral y, por eso, la Comisión de Asuntos Constitucionales cree que debe haber una financiación específica para informar a los ciudadanos sobre qué se pone en juego en unas elecciones europeas, y también a fin de informarles de sus derechos para participar en la vida política de la Unión.